Este o măsură care contrazice angajamentul Statelor Unite de a facilita mobilitatea transatlantică. Nu cred însă că e cazul ca Uniunea Europeană să răspundă cu un gest reciproc față de cetățenii americani.

De aceea cred că soluția trebuie găsită printr o intensificare a dialogului bilateral, iar Comisia Europeană are, în acest sens, datoria de a depune eforturi sporite pentru îmbunătățirea relațiilor cu Statele Unite ale Americii. Din păcate, această taxă injustă se adaugă unei alte măsuri discriminatorii impusă unilateral de Statele Unite unor state membre ale Uniunii Europene și care afectează cooperarea și încrederea transatlantică. Cetățenii din patru țări ale Uniunii au încă nevoie de viză de călătorie pentru Statele Unite România, Bulgaria, Polonia și Cipru. Cetățenii țărilor noastre nu pot călători din păcate în mod liber în Statele Unite ale Americii. Este cu atât mai regretabil faptul că legislația americană în vigoare din iulie 2009 a îndepărtat într o manieră descurajantă perspectiva integrării unora din aceste țări în programul Visa Waiver, în condițiile în care rata de refuz a solicitărilor rămâne principalul obstacol pentru eliminarea obligativității vizelor. Având în vedere faptul că această pondere a respingerilor depinde strict de decizia reprezentanților SUA, cred că e nevoie de eforturi suplimentare din partea americană pentru creșterea transparenței în procesul de acordare a vizelor. De aceea, mă alătur și eu celor spuse de vicepreședinte și doresc să reînnoiesc apelul către Comisie de a insista pentru asigurarea unui tratament nediscriminatoriu tuturor cetățenilor Uniunii Europene, inclusiv a celor din statele pentru care mai este necesară viza de acces în Statele Unite. Este nedrept și trist, dragi colegi, că statele care și au rezolvat această problemă a vizelor au uitat despre acest subiect în discuțiile și actele oficiale ale Parlamentului European cu oficialitățile americane.